virðulegi forseti ég flyt hér tillögu til þingsályktunar um lífeyrisréttindi hjóna meðflutningsmenn mínir eru háttvirtir þingmenn drífa hjartardóttir sigurrós þorgrímsdóttir og sólveig pétursdóttir það verður að segjast eins og er virðulegi forseti að þetta mál kannski á sér langa sögu hér í sölum alþingis

á hundrað og tólfta hundrað og þrettánda og hundrað og fimmtándu löggjafarþingi var fyrsti flutningsmaður þessa máls fyrrverandi þingmaður guðmundur h garðarsson og síðan á þeim þingum hundrað og sextán hundrað og sautján hundrað og átján hundrað tuttugu og eitt hundrað tuttugu og þrjú hundrað tuttugu og fimm hundrað tuttugu og átta hundrað þrjátíu og nú hundrað þrjátíu og tvö löggjafarþingi flyt ég málið í þrettánda sinn það er mjög athyglisvert virðulegi forseti að flytja þetta mál sem fjallar fyrst og fremst um þau réttindi sem mjög hafa verið í umræðunni hér á umliðnum árum það er jöfn stað og jafn réttur kvenna og karla það mál til dæmis er hér á dagskrá í dag hér hafa verið lögð fram mál sem snerta

launajafnrétti kynjanna og enn fremur er hér jafnréttisfræðsla og fleira sem lagt hefur verið fram á þessu hinu háa alþingi í allan umræðunni um jafnrétti virðist það að vera að það sé ekki alveg sama um hvað er talað það er jafnvel tískubóla dagsins sem ræður um hvaða þætti jafnréttismála er rætt um það er ótrúlegt hvað þetta mál virðulegi forseti hefur lítinn hljómgrunn í þjóðfélaginu og lítinn stuðning þeirra aðila sem hafa verið að berjast fyrir jafnrétti kynjanna fyrir nokkrum árum síðan sendi ég út bréf til

alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra að skipa nefnd er kanni hvort rétt sé að tryggja með lögum rétt hjóna til hlutdeildar í lífeyrisrétti maka við skilnað við leggjum til að nefndin skili skýrslu um málið sem verði lögð fyrir alþingi fyrir fyrsta desember tvö þúsund og sex í mörgum þeim tilvikum sem ég taldi hér upp þá málið hefur verið lagt fram var reynt að fara að með þetta málefni með þeim hætti að það var lagt til að

hjúskaparlög númer hundrað og tvær greinar hundrað og tvö að henni yrði breytt það náði ekki fram að ganga því hefur nú enn einu sinni verið farið af stað með þetta mál og með þá von í brjósti að hér verði hægt að skipa nefnd til þess að fara ofan í stöðu þessara mála þar sem ég hef reynt að ná þessu máli fram er auðvitað sú staða að við slit á hjúskap myndast sú sérkennilega staða að það er eignarrétturinn sem hefur myndast við lífeyrisiðgreiðslur þau eru á nafn en ekki á hjón þannig að við skilnað hjóna þá er það sá útivinnandi maki sem hefur áunnið sér allan rétt til dæmis segir hér í greinargerð virðulegi forseti telja má réttlætismál að litið sé á þessa eignamyndun sem sameiginlega eign hjóna auk þess hefur þetta þann kost að tekjuöflun hjóna hefur ekki áhrif á myndun lífeyrisréttinda þeirra það er að ekki skiptir máli hvernig hjón hafa valið að skipta með sér störfum og tekjuöflun heimilisins ég velti því oft fyrir mér virðulegi forseti hvort það geti verið að staða kvenna hér á alþingi sé með þeim hætti og tekjur þeirra þannig að þær kæri sig ekkert um það að maki þeirra eigi möguleika á því að ná til þeirra áunnið lífeyrisréttinda sem skapast hér á alþingi en ég ætla ekki það ég ætla að hér sé eitthvað annað á ferðinni en að fólk hugsi svona það er engu að síður mjög merkilegt að það virðast fáar þingkonur hafa nokkurn áhuga þá þessu og fyrir nokkrum árum síðan virðulegi forseti reyndi ég að fá allar konur alþingis til að vera með mér á þessu máli en þær höfðu ekki áhuga á því hver er þá öll umræðan um jafnrétti kynjanna þegar þær hafa ekki áhuga á þessu máli það má með ólíkindum teljast eins og segir hér má telja réttlætismál að litið sé á þessa eignamyndun sem sameiginlega eign hjóna auk sem það hafi þann kost að tekjuöflun hjóna hefur ekki áhrif á myndun lífeyrisréttinda þeirra það er að ekki skiptir máli hvernig hjón hafa valið að skipta með sér störfum og tekjuöflun heimilisins

ósanngjarnt gagnvart hinum makanum að lífeyrisréttindum sé haldið utan skipta sé heimilt að bæta honum það með fjárgreiðslum sem eftir atvikum má inna af hendi með nánar greindum afborgunum á ákvæði þetta reyndi í dómi hæstaréttar frá tuttugasta og sjötta apríl tvö þúsund og tvö í máli númer hundrað sjötíu tvö þúsund og tvö í málinu krafðist sóknaraðili sem hafði verið heimavinnandi í þau rúmlega tuttugu ár sem hjónaband hans stóð yfir að honum yrði bætt það með fjárgreiðslum að lífeyrisréttindum maka hans væri haldið utan skipta við skilnaðinn að kröfu hans í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var af hæstarétti með vísan til forsendna sagði meðal annars er óumdeilt að sóknaraðili hafi borið hitann og þungann af heimilisstörfum og uppeldi barna þeirra á samvistatímanum þótt deila megi um nauðsyn þess að hún væri heimavinnandi allan tímann eins og varnaraðili bendir á máli sínu til stuðnings á hitt ber þó að líta að svo virðist sem aðilar hafi verið samhuga um þá tilhögun á meðan allt lék í lyndi og verður við það miðað við úrlausn málsins þegar þetta var metið ásamt því að sóknaraðili hafði nánast engar tekjur haft og þar með ekki aflað sér lífeyrisréttinda en varnaraðili á hinn bóginn haft háar tekjur og aflað sér verulegra lífeyrisréttinda taldi dómurinn ósanngjarnt að lífeyrisréttindum varnaraðila væri haldið utan skipta og dæmdi varnaraðila til að greiða sóknaraðila tvö og hálfa milljón króna það er með ólíkindum herra forseti að á því herrans ári tvö þúsund og fimm skuli hundrað og aðra grein hjúskaparlaga vera með þessum hætti þessi dómur hæstaréttar mun án efa hafa fordæmisgildi en langur vegur er hins vegar frá því að hann tryggi jöfn skipti þeirra verðmæta sem í lífeyrisréttindum felast við skilnaði í framtíðinni enda málsatvik iðulega ólík og heimild dómstóla matskennd flutningsmenn þessarar tillögu taka undir að vert væri að skoða slíka breytingu enda gengur hún í þá átt að tryggja rétt hjóna til hlutdeildar í lífeyrisrétti maka við skilnað flutningsmenn telja þó rétt að skoða hvort ekki sé ástæða til að ganga enn lengra með því að skilgreina áunnin lífeyrisréttindi hjóna á hjúskapartímanum sem hjúskapareign þeirra sem kæmi þá til helmingaskipta samkvæmt helmingaskiptareglu hjúskaparlaga við skilnað með því yrði komið í veg fyrir deilur um skiptingu þessara verðmæta auk þess sem ætla má að slík niðurstaða yrði almennt sanngjörn þessa kosti þarf að gaumgæfa vel og í þeim tilgangi er þessi tillaga lögð fram samkvæmt lögum eru allir landsmenn sem starfa á almennum vinnumarkaði skyldaðir til þess að vera aðilar að lífeyrissjóði slík aðild að söfnunarsjóðum lífeyriskerfisins hefur það í för með sér með iðgjaldagreiðslum fólks í sjóðina í áratugi að þar myndast oft mesta eign viðkomandi einstaklinga á langri starfsævi þessi eign er skilyrt og felur í sér verðmætan tryggingarrétt að starfsævi lokinni því er sjálfsagt og eðlilegt að hjón líti á lífeyrisréttindi sem sameiginlega eign eins og aðrar hjúskapareignir flutningsmenn gera sér grein fyrir að það getur valdið vanda fyrir lífeyrissjóðina þar sem rétturinn yrði allur sá sami hvað hjón varðar það er áunninn flýtiréttur til töku lífeyris tímabundnar örorkubætur eða bætur fyrir langtímaörorku í þingsályktunartillögu þessari er hins vegar aðeins gert ráð fyrir að við slit á fjárfélagi hjóna við skilnað skuli áunninn lífeyrisréttur greiddur til fyrrverandi maka miðað við inngreiðslur í viðkomandi sjóð á meðan hjúskapur stóð yfir og þá miðað við almennan lífeyrisaldur viðkomandi lífeyrissjóðs án tillits til flýtireglna að sjálfsögðu yrði viðkomandi lífeyrissjóður að taka upp skráningu lífeyrisréttinda með tilliti til þess sem að framan greinir ætla má að slík skráning yrði starfsmönnum lífeyrissjóða ekki erfið þegar litið er til tölvuvæðingar og mikils samstarfs og upplýsingaflæðis milli lífeyrissjóða í dag virðulegi forseti mér þykir rétt að geta þess sérstaklega að b deild lífeyrissjóðs opinberra starfsmanna hefur einmitt þetta bundið í lögum

viðkomandi ekkna eða ekkla í hlutfalli við þann tíma sem hjúskapur varði hins vegar hefur þetta verið lagt niður í a deild sjóðsins því miður af einhverjum óskiljanlegum ástæðum fór ég hef rætt við marga aðila starfsmenn innan lífeyrissjóðanna þeir töldu fyrst eins og ég gat um áðan að vandkvæði væru á varðandi örorkuþáttinn flýtiréttinn og fleira sem þar kemur inn í að það væri vandmeðfarið mál og því hafi ekki verið eðlilegt að halda þessu áfram virðulegi forseti með lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö var komið nokkuð til móts við efni tillögu þessarar samanber fjórtándu greinar laganna þar kemur fram að sjóðfélagi geti á grundvelli samkomulags við maka tekið ákvörðun um í fyrsta lagi að ellilífeyrisgreiðslur sem renna eiga til hans skuli allt að hálfu renna til maka hans eða fyrrverandi maka í öðru lagi að í síðasta lagi sjö árum áður en taka ellilífeyris getur fyrst hafist og ef sjúkdómar eða heilsufar draga ekki úr lífslíkum skuli verðmæti uppsafnaðra ellilífeyrisréttinda hans allt að hálfu renna til að mynda sjálfstæð ellilífeyrisréttindi fyrir maka hans eða fyrrverandi maka og í þriðja lagi að iðgjald vegna hans sem gengur til að mynda ellilífeyrisréttindi skuli allt að hálfu renna til þess að mynda sjálfstæð réttindi fyrir maka hans nær slíkt samkomulag eftir því sem við á til ellilífeyrisgreiðslna verðmætis ellilífeyrisréttinda eða ellilífeyrisréttinda beggja aðilanna og felur í sér gagnkvæma og jafna skiptingu áunninna réttinda meðan hjúskapur óvígð sambúð eða staðfest samvist hefur staðið eða stendur framangreind heimildarákvæði eru til bóta þó má gagnrýna ýmislegt til dæmis að hafi sjóðfélagi gert samkomulag um að skipta uppsöfnuðum ellilífeyrisréttindum og mynda sjálfstæð ellilífeyrisréttindi fyrir maka sinn eða fyrrverandi maka skerðast réttindi sjóðfélagans sem því nemur sem hefur í för með sér að verði sjóðfélagi langlífari færast réttindin ekki aftur til hans sjóðfélagi tekur því nokkra áhættu með þessu það er mat flutningsmanna að ekki sé nægjanlegt að sá sem til dæmis hefur sinnt heimili og börnum meginhluta starfsævi sinnar verði að eiga það undir góðvild maka síns við skilnað hvort hann fái hlutdeild í þeirri eignamyndun sem orðið hefur til og felst í lífeyrisréttindum makans það er jafnframt ófullnægjandi að mati flutningsmanna að maki sem telur á sér brotið þurfi að ráðast í kostnaðarsöm málaferli til að sækja réttindi sem hann hefur átt þátt